Budżet Górskiego Karabachu jest mniej więcej równy wartości dwóch czy trzech rakiet, które mogą być skierowane w każdej chwili przeciwko temu państwu. Zatem dialog, dialog, znajdowanie rozwiązań pokojowych, zrozumienie i wykorzystanie także naszej możliwości sprawczej wobec Armenii i Azerbejdżanu.